virðulegi forseti það hefur lengi verið mín skoðun og ég er ekki einn um það að schengen samstarfið sé ekki æskilegt fyrir íslendinga það má til sanns vegar færa að sumu leyti erum við í ágætistengslum í gegnum það varðandi aðgengi fólks að landinu og þá er ég ekki að tala um þá misindishópa sem hafa sýnt sig að koma inn í gegnum schengen réttina tillaga þessi miðar að því að gerð sé ítarlegt úttekt á því hvað kostar okkur að vera í schengen hvað fáum við í staðinn og hvaða áhrif hefur það á samfélagið að opna þessar dyr galopna þær fyrir fyrir fáum árum þekktum við ekki alls konar innbrot og vandræðaathafnir sem nú tíðkast daglega bæði með ránum ofbeldi og öðru það var sagt á sínum tíma flott að hafa schengen þá þurfum við ekki vegabréf menn keyptu hugmyndina af því að þeir nenntu ekki að hafa vegabréf í rassvasanum en hver einn og einasti íslendingur sem fer til útlanda er líka með vegabréf og hann þarf að stoppa kannski í fimm sekúndur til að sýna vegabréfið við skulum gera hlutlausa úttekt á þessu ekki bara í hendi embættismanna líka hagsmunaaðila sem eru að flytja farþega til landsins og marga aðila að láta ekki ráða hvort lögreglan er í betra sambandi við einhverjar evrópuþjóðir búa til kerfi sem hentar þeim en ekki okkur þess vegna held ég að það sé mikilvægt að við skoðum þetta til hlítar og